Herr Präsident!

Alle die, die weiter hinten sitzen, haben das Problem, dass sie nicht wissen, ob sie vorne wahrgenommen werden, wenn sie aufzeigen.

So funktioniert das leider nicht perfekt.